Les droits de l'homme n'ont jamais été autant bafoués en Égypte.

Défenseurs des droits, journalistes, LGBTI, ONG en général sont des cibles privilégiées, y compris quand ils osent venir témoigner au Parlement européen.

Comment des élections démocratiques peuvent elles avoir lieu dans un tel contexte, alors que les candidats crédibles ont tous été écartés?